þannig hafa fundir alþingis verið að undanförnu að það hefur verið fundað fram á kvöld og um og að miðnætti og fram yfir jafnvel að undanförnu ég tel að nauðsynlegt sé að reyna að koma betra skipulagi á störf þingsins fram undan er mjög erfiður tími í þinginu og ég tel að það sé rétt að við hefjum daginn að kallaðir séu saman þingflokksformenn fyrir upphaf þingfundar það sé gengið frá því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur til dæmis að tryggja að ekki verði fundað fram yfir miðnætti það verði ekki fundað fyrsta desember og ýmislegt annað það er betra að reyna að ná sátt um það hvernig við störfum í þinginu hvernig við reynum að koma fram málum heldur en keyra þetta í gegn með því ofbeldi sem stjórnarmeirihlutinn hefur gert ítrekað og aftur og aftur og aftur reyndu nú frú forseti að ná góðri sátt um það hvernig við vinnum saman á hinu háa alþingi